Jde o to, abychom vytvářeli srovnatelné podmínky právě pro přístup k internetu, ke konektivitě. Když se v některých obcích nebo na některých územích v Evropě zeptáte, zdali mají připojení vůbec třeba 3G, tak je to jakoby výlet na Mars. A to už se bavíme o páté řadě připojení. Myslím si, že tento přístup je právě velmi důležitý, aby se venkov nevylidňoval, abychom skutečně stvořili inteligentní vesnici a pomáhali ji dále udržovat.

Zároveň bych chtěl kritizovat českou vládu, protože v třetím nejvyšším přídělu peněz na zajištění konektivity v tomto programovacím období nevyčerpala zatím ještě ani korunu.